löggiltar heilbrigðisstéttir eru nú þrjátíu og þrjú talsins sérlög gilda um fjórtán heilbrigðisstéttir en nítján stéttir hafa verið löggiltar með reglugerðum með stoð í lögum númer tuttugu og fjögur nítján hundruð áttatíu og fimm um starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta vinna við heildarfrumvarp um heilbrigðisstéttir hófst á vegum ráðuneytisins fyrir meira en tíu árum drög að frumvarpi til laga um heilbrigðisstarfsmenn hafa þrisvar verið send til umsagnar síðast í desember tvö þúsund og átta en þá voru drög að frumvarpi send til landlæknis allra fagfélaga löggiltra heilbrigðisstétta kennslustofnana og stærstu heilbrigðisstofnana umsagnir bárust frá tuttugu og fimm aðilum og voru þær flestar jákvæðar farið hefur verið yfir frumvarpið með tilliti til umsagna sem bárust í janúar síðastliðinn og gerðar á því nokkrar breytingar gildandi laga og reglugerðaákvæði um heilbrigðisstéttir eru að ýmsu leyti úrelt og gætir talsverðs ósamræmis til dæmis varðandi það hvaða heilbrigðisstéttir geta starfað sjálfstætt og hverjar starfa á ábyrgð annarrar heilbrigðisstéttar hvaða heilbrigðisstéttir mega hafa aðstoðarmenn og hverjar ekki og hvaða heilbrigðisstéttir þurfa að halda skýrslur um störf sín og hverjar ekki megintilgangur frumvarpsins er að samræma og einfalda gildandi ákvæði um heilbrigðisstarfsmenn og tryggja gæði heilbrigðisþjónustu og öryggi sjúklinga með því að skilgreina kröfur til heilbrigðisstarfsmanna í frumvarpinu er leitast við að gera ákvæði um heilbrigðisstarfsmenn markvissari og hnitmiðaðri en áður felldar eru brott ónauðsynlegar takmarkanir á starfssviði heilbrigðisstétta og þau færð til nútímahorfs þannig að heilbrigðisþjónustan og störf og starf svið heilbrigðisstétta geti þróast með eðlilegum hætti innan ramma löggjafar frumvarp þetta byggir að stofni til á ákvæðum læknalaga númer fimmtíu og þrjú nítján hundruð áttatíu og átta enda er tilvísun til læknalaga í flestum lögum og reglugerðum um heilbrigðisstéttir ýmis ákvæði læknalaga gilda því almennt um heilbrigðisstarfsmenn og má því segja að þau séu að vissu marki grundvallarlög um heilbrigðisstéttir með setningu laga um landlækni númer fjörutíu og eitt tvö þúsund og sjö var stigið skref í átt til samræmingar ákvæða um eftirlit landlæknis með heilbrigðisstarfsmönnum með því að taka upp í þau lög ákvæði um

í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að ráðherra geti með reglugerðum kveðið á um ýmis atriði sem eru þess eðlis að betur fer á að þau séu ákveðin í stjórnvaldsfyrirmælum má þar meðal annars nefna kröfur um nám og námsskilyrði og eftir atvikum starfsþjálfun ákvæði um afmörkun starfssviðs og fleira við undirbúning slíkra reglugerða er gert ráð fyrir að haft verði samráð við aðila eins og landlækni fagfélög kennslustofnanir og eftir atvikum aðra sem málið kann að varða við undirbúning frumvarpsins hefur verið höfð hliðsjón af norskum lögum um heilbrigðisstéttir frá árinu nítján hundruð níutíu og níu en þau lög taka til allra heilbrigðisstétta má lækna og hjúkrunarfræðinga meðal helstu breytinga og nýmæla sem felast í frumvarpinu eru í fyrsta lagi að ein samræmd rammalög um heilbrigðisstarfsmenn koma í stað fjórtán laga um starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta í öðru lagi er gert ráð fyrir að heimild til að löggilda nýjar heilbrigðisstéttir með reglugerð falli brott í þriðja lagi að starfssvið heilbrigðisstétta verði ákveðið á grundvelli þekkingar og hæfni með tilliti til hagsmuna sjúklinga og úrelt ákvæði um takmarkanir á starfsréttindum felld brott í fjórða lagi er kveðið á um það í frumvarpinu að heilbrigðisstarfsmaður skuli virða faglegar takmarkanir sínar og vísa sjúklingi til annars heilbrigðisstarfsmanns þegar við á í fimmta lagi er það undirstrikað í frumvarpinu að óheimilt sé að starfa undir áhrifum áfengis eða vímuefna og heilbrigðisstofnunum heimilað að setja reglur um bann við notkun áfengis og vímuefna í tiltekinn tíma áður en vinna hefst í sjötta lagi er kveðið er á um að heilbrigðisstarfsmenn skuli gæta þess að sjúklingar sjúkratryggingar eða aðrir verði ekki fyrir óþarfa útgjöldum eða óþægindum í sjöunda lagi er skylda heilbrigðisstarfsmanna til að færa sjúkraskrá samkvæmt lögum um sjúkraskrár áréttuð virðulegi forseti ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins og helstu breytingum frá núgildandi ákvæðum þeirra fjórtán laga sem nú gilda um heilbrigðisstéttir ég legg áherslu á að frumvarpið felur ekki í sér verulegar efnisbreytingar heldur fyrst og fremst nauðsynlega samræmingu og einföldun þess flókna og að mörgu leyti úrelta regluverks sem nú gildir um heilbrigðisstéttir en eins og komið hefur fram gilda nú fjórtán lög og milli þrjátíu og fjörutíu reglugerðir um heilbrigðisstéttir frumvarpið hefur eins og komið hefur fram verið mjög lengi í vinnslu og er því löngu tímabært að ráðist verði í fyrrgreindar endurbætur á löggjöf um heilbrigðisstarfsmenn ég